Criza financiară și economică ne a atras atenția și asupra sistemului de raportare financiară și nu mă voi referi la acele companii sau guverne care, cu bună știință, au manipulat raportările financiare. Mă refer la slăbiciunile care există în sistemul de standarde internaționale de raportare financiară. Doresc aici să salut inițiativa comisarului Barnier, care a numit un consilier special pentru a examina calitatea procesului de adaptare, de adoptare în Uniunea Europeană a standardelor internaționale de raportare financiară și așteptăm cu interes